Będzie ona reprezentowała Europę, ale uważam, że powinna ona też realizować podstawowe dla Unii i dla wszystkich naszych krajów cele, takie jak między innymi polityka energetyczna Unii Europejskiej. Dlatego istotne jest, aby przyszła kadra służby specjalizowała się w bardzo różnych dziedzinach działań europejskich, a nie tylko w samej dyplomacji.

Dlatego też zasady naboru pracowników Służby Działań Zewnętrznych powinny być na tyle elastyczne, aby nie tyko spełniać kryteria geograficzne, ale także aby zatrudniać światowej klasy specjalistów spoza administracji publicznej.